En dat heeft hij samen gedaan met collega Bas Belder.

Allereerst, in de betrekkingen van de EU met China streven we wederzijdse belangen na. Daarom is het verstandig om de strategische samenwerking tussen de EU en China te baseren op raakvlakken die we beiden kunnen vinden.

We blijven, in de context van de politieke dialoog en op voet van gelijkheid, China aanmoedigen om de overgang te maken naar een open samenleving. Een open samenleving, gebaseerd op een goed functionerende, onafhankelijke rechtsstaat en eerbiediging van de mensenrechten. En ik wil daarom met name wijzen op de noodzaak de Tibetaanse en de Oeigoerse bevolking op een politiek verantwoorde, maar ook zinvolle wijze te betrekken bij bestuurskwesties, om zo duurzame stabiliteit in dat grote land te creëren, die niet door middel van gedwongen assimilatie, culturele vernietiging of onderdrukking kan plaatsvinden.

En China behoort, wat dat betreft, tot een van de meest gesloten landen ter wereld. Ten vierde, wij ondersteunen het 'één China' beleid van de EU en verwelkomen de contacten en verbeterde betrekkingen tussen China en Taiwan.